Herr Präsident! Der Herr Kommissar hat in seinem Debattenbeitrag gesagt, dass es um die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union vor den Bürgern geht. Ja, genau darum geht es! Was hat die Europäische Union zur Lösung der Finanzkrise zusammengebracht? Kein Trennbankensystem bis zur Stunde, keine wirklichen Regeln für den Bankensektor, keine echten Haftungsregeln, ja nicht einmal eine Finanztransaktionssteuer zur Finanzierung des ganzen Systems!

Dann hat es geheißen alle Finanzprodukte. Jetzt habe ich eine ganze Liste von Finanzprodukten gehört, die nicht mehr dabei sein sollen. Dann hat es geheißen Es wird 2014 eingeführt. Und jetzt sagt Herr Schäuble ganz offiziell Ja, das wird noch lange nicht kommen. Also von wegen vor der EU Wahl! Wir müssen uns eingestehen Wir sind gescheitert. Wir sind gescheitert mit der Finanztransaktionssteuer, weil die Banken auf diesem Kontinent das Sagen haben. Nicht die gewählten Volksvertreter haben das Sagen, das haben Sie heute verklausuliert zugegeben, sondern die Lobbyisten, die es fertigbringen, der Politik auf diesem Kontinent und in dieser Europäischen Union die Regeln zu diktieren. Nicht wir diktieren dem Bankensektor die Regeln, sondern der Bankensektor sagt uns, was wir tun dürfen und was nicht. Das ist eine Schande! Damit werden Sie keine Glaubwürdigkeit vor dem Bürger haben!